Poštovana predsjedavajuća, hvala Vam doista na pitanju i ja se nadam da ćemo svi zajedno odgovoriti u ovom mandatu Europskog parlamenta, odgovarajući upravo na pitanje kako i na koji način rješavati odnose Europske unije sa svim onim zemljama za koje postoji sumnja, opravdana ili ona koju treba dokazati, da svojim postupcima ugrožavaju demokratske standarde. Hoćemo li stavljati na prvo mjesto utrku za profitom, hoćemo li stavljati na prvo mjesto gospodarske interese, a pri tome stavljati sa strane ipak one neke, ja bih rekao, polazne i neprolazne vrijednosti same Europske unije. Ako doista budemo dobro odmjerili jedno i drugo, doista možemo možda utjecati na poboljšanje standarda poštivanja ljudskih prava u onim sredinama u kojima se ona očito ne poštuju adekvatno. Dakle, na nama je zapravo da odaberemo politiku vlastitih prioriteta.